Quatre cents pétitions envoyées au Parlement européen à l'adresse de la commission des pétitions.

Busuttil. Ces chiffres ne reflètent qu'en partie la souffrance des victimes de ces arnaques. Ces gens prennent déjà des risques en lançant leur entreprise et ont très vite à faire face aux difficultés du business, à la crise économique et aux incertitudes du futur. Évitons leur de subir de telles pratiques frauduleuses qu'ils n'ont pas les moyens humains ni financiers de combattre. Plusieurs propositions sont envisageables premièrement, faire cesser ces arnaques qui fragilisent notre économie. Pour cela, Monsieur le Commissaire, il serait souhaitable que la révision de la directive en matière de publicité trompeuse et comparative soit accélérée en tenant compte de l'évolution et de la sophistication des tromperies à travers la publicité.